Ebben a vitában tulajdonképpen minden felszólalás arról szólt, hogy az Európai Unió az egyenlőség, emberek közötti egyenlőség és egyenlő elbánás és a diszkriminációmentesség elveire

Lehet, hogy ez elméletben így van, vagy ezt mindenki így tartaná helyesnek. A gyakorlatban viszont pontosan ennek az ellenkezője történik, különösen a tagállamok polgárai közötti vonatkozásban.

Itt kellene kezdeni a diszkriminációval való szembeszállást, és akkor mindenki úgy gondolom, megértőbb lenne a diszkriminációval és egyenlő elbánással kapcsolatosan.